Hvala lepa za besedo, spoštovane kolegice in kolegi, danes smo očitno že ničkolikokrat slišali tako s strani predlagatelja kakor s strani številnih koalicijskih poslancev, da je predlog rebalansa proračuna stabilen, razvojen, socialno naravnan, prijazen do ljudi in še kaj. Jaz vas sicer razumem, kajti glede na to, da ste rebalans pač pripravili, ga morate tudi zagovarjati, a da si človek lahko vseeno ustvari realno sliko, je pa potrebno sneti vaša rožnata očala in pogledati bolj realno, navsezadnje, kaj predvsem o tem meni stroka, fiskalni svet kot skrbnik zakonitosti proračuna, kakšna so opozorila Evropske komisije in navsezadnje, kakšno je mnenje državnega sveta, ki je o predloženem dokumentu že obravnaval. Zagotovo se pa tukaj verjetno malce zatakne, namreč fiskalni svet skrbi strukturni primanjkljaj, državni svet vam grozi z vetom, Evropska komisija se pa čudi, kaj se pravzaprav v državi dogaja, da predlog ne vsebuje prav nobene strukturne reforme, ki v času debelih krav bi prinesle pa kakšne dolgoročne učinke. A vladajoči koaliciji očitno za to nič mar, očitno vam ni mar niti za to, da bi naši državljani na kakšne specialistične preglede čakali kaj manj kot mesece in mesece, da čaka na operacijo leta, pa kaj potem, če tako mimogrede ugotovite tudi, da manjka družinskih zdravnikov, zdravstvene reforme očitno pač ne bo, pa navsezadnje tudi s pokojninsko reformo se očitno še kar nekaj časa ne boste ukvarjali, ker dvig pokojnin za zdaj po vašem mnenju očitno pač ni potreben. Slovenija danes spada v skupino tistih evropskih držav, ki so v zadnjih desetih letih svoj javni dolg več kot podvojile in danes je predsednik vlade tukaj spraševal, kje ste bili, ko je država pridelala dvaintrideset milijard dolga. Spoštovani gospod Šarec, sporočam vam, bili so v vladi, ampak danes imate problem vi, ker so tudi v vaši vladi. Jaz sem danes pozorno poslušala tudi kolege iz vladne koalicije, še posebej iz stranke Desus, spoštovani upokojenci, upam, da ste jih poslušali tudi vi, namreč stranka Desus danes ponosno sporoča, da so vam v mesecu februarju že priborili višje pokojnine, govorim namreč o tistih deset do sedemnajstih evrih, ki ste jih povprečno opazili na svojih računih, pa če sedaj pustim ob strani to, da so vam na drugi strani dvignili oskrbnine, zdravstveno zavarovanje, cene zdravstvenih storitev in še kaj. Tukaj si bom sedaj dovolila tudi v imenu upokojencev nekaj izreči, spoštovani predstavniki vlade, spoštovani kolegi iz koalicije, prenehajte se delati norca iz naših upokojencev, pokojnine niso vaš vladni bombonček, pokojnine so naprej zaslužen denar, zaslužen prejemek, za katerega so upokojenci trdno delali štirideset in več let in nekateri ste v času pred volitvami za njihovo podporo celo zbirali podpise, zato bi bilo prav, da sedaj izpolnite svoje predvolilne obljube, pripravite reformo pokojninskega sistema in zagotovite upokojencem dostojne pokojnine, kot so si jih svojim trdnim delom navsezadnje tudi zaslužili. Je pa vse, kar je vaša vlada v teh mesecih uspela oprijemljivega storiti, je bil dvig minimalne plače, a tistim, ki ste z vašim ukrepom za manj kot trideset evrov dvignili minimalno plačo, ste jim na drugi strani odvzeli določene socialne transfere, na žalost pa pri vas se ne dviguje samo minimalna plača, rastejo tudi cene vrtcev in oskrbnin v domovih za starejše, zvišuje se plačilo za zdravstveno zavarovanje, DDV pa ostaja na povišani predkrizni ravni. In spoštovani lastniki espejev, da, tudi na vas vlada ni pozabila, dražijo se tudi namreč vaši prispevki v državno blagajno, pohitel je tudi zaenkrat še nepotrjeni minister, ki je že za kulturo, ki je že pokazal apetite po zvišanju davkov, in zdaj tukaj ni kolega iz, koalicije, ki se sprašuje, kakšen biti rebalans, da bi ga podprla tudi opozicija. Pa naj vseeno podam odgovor: takšen, s katerim boste ljudem končno razbremenili plače, takšen, s katerim boste upokojencem dali pokojnine, ki si jih zaslužijo, takšen, da vaši všečni ukrepi na drugi strani ne bodo dražili vrtcev, domov za starostnike, zdravstvenih storitev in še kaj, takšen, da bo dvig povprečnine v občinah dejansko imel tudi razvojni učinek, takšen, da se o investicijah v svojih krajih ne bo hvalila samo kolegica iz Maribora ali nekdo iz Ljubljane, ampak bo o tem lahko govorila tudi poslanka iz Haloz ali pa sama, ki prihajam iz Slovenske Bistrice, tako da, spoštovane kolegice in kolegi, mi danes tukaj ne obravnavamo predlog rebalansa proračuna za dva devetnajst, ki bi prinesel kaj dobrega za naše ljudi, mi danes obravnavamo načrt zapravljanja davkoplačevalskega denarja za leto dva devetnajst in ta je povzet po političnem programu nadkoalicijske stranke. Hvala lepa.